Nous devons constater une avancée, celle du Conseil européen, qui a approuvé la première action militaire européenne depuis plus de six ans.

Or, même avec la promesse de 500 hommes supplémentaires, les forces française, européenne et africaine sont environ aujourd'hui